Vor diesem Hintergrund ist es tatsächlich erschütternd, wie die aserische Regierung in den letzten zwei Monaten gegen friedlich demonstrierende Menschen vorgegangen ist.

Werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar, dies ist unzulässig!

Er muss sich endlich an diese Versprechungen halten.